Jedným z dôležitých nástrojov riešenia krízy je stabilizácia bankového systému.

Preto oceňujem prácu spravodajkyne a podporila som ju, pretože prináša viac nástrojov finančnej pomoci pre členské štáty mimo eurozóny. Chýbajúca rekapitalizácia bánk a väčšia zodpovednosť tých, ktorí banky riadia, sú iba čiastočné riešenia. V súčasnosti sa kladú základy budúcej bankovej únie, ktorá má zabezpečiť jednotný mechanizmus dohľadu, jednotný orgán pre riešenie krízových situácií a jednotný systém ochrany vkladov.